La maladie de Lyme peut avoir des conséquences graves sur la santé des paralysies, des infections articulaires ou des problèmes cardiaques.